Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je tiens à vous féliciter pour la qualité du document de réflexion que vous avez produit et je veux saluer votre volonté de mettre en place un dialogue sérieux, franc et ouvert avec le Parlement.

Chacun attendait que la Commission exerce son pouvoir d'initiative et indique clairement sa proposition de trajectoire pour l'avenir de l'Union.

Je préfère être honnête, le Parlement ne travaillera pas sur cinq scénarios, mais sur sa vision et ses priorités pour l'Union. Monsieur le Commissaire, je partage votre constat de sous dimensionnement du cadre financier actuel.

Je partage aussi vos exigences démocratiques quant à la durée, à l'unité budgétaire et à la sincérité du prochain cadre financier. Enfin, je veux m'accorder avec vous sur la plupart des objectifs que vous indiquez, comme la puissance économique, la durabilité, la solidarité et la sécurité.

Investissement, migration et jeunesse ont constitué de nouveaux programmes dans l'actuel cadre financier, avec toutes les difficultés de financement que nous avons rencontrées et les sacrifices que nous avons dû opérer sur des programmes clés, comme la recherche. Vous y ajoutez et nous pourrions en convenir de nouveaux engagements liés aux questions de sécurité et de défense. Ces dépenses ne pourront en aucun cas se faire au détriment des programmes de solidarité, tels que la cohésion, la jeunesse, le social ou l'aide au développement.

Notre avenir devra reposer sur trois piliers une solidarité consolidée pour nos concitoyens et nos territoires une puissance économique orientée vers le développement durable, qui nous conférera autonomie énergétique et alimentaire une politique de sécurité pour nous assurer la paix.

Je vous souhaite et je nous souhaite le plein succès pour porter ensemble une ambition digne de ce nom pour l'Union européenne.